Ich begrüße es, dass das Quartett mit seiner Initiative zum Nahost Friedensprozess nicht bis zu den US Präsidentschaftswahlen gewartet hat.

Leider bestehen weiterhin viele Hindernisse für eine friedliche und nachhaltige Lösung des Konflikts. An diesem Montag hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen die Entscheidung der israelischen Regierung kritisiert, den Bau von weiteren Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem voranzutreiben. Ich stimme der Kritik von Ban Ki moon voll und ganz zu.